Permítanme decirles que ha habido dos peticiones de palabra, una recientemente, una tarjeta azul, y, por otra parte, una solicitud de catch the eye, pero, al principio del debate, habíamos dicho que en este momento no se va a aplicar ni el procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra ni tampoco el de la tarjeta azul.